En primer lugar, en relación con el BEI, hay que denunciar la falta dramática de adaptación a los microcréditos, fundamentales en la cooperación al desarrollo. En regiones como el Magreb, o, en general, en África o en América Latina, nos encontramos con que hay muchos contratos firmados pero nada implementado.

En segundo lugar, su falta de adaptación a las start ups y la necesidad de cubrir el riesgo necesario para avanzar. Ese sería un gran valor añadido que no tengan que acudir a los Estados Unidos para la financiación.

Si es verdad que no se ha trabajado en conjunto, ¿cómo se nos explica y por qué? ¿En qué entidades está, pues, pensando la Comisión Europea?